Sur ce point, Madame Trautmann, autorité indépendante sur le papier, oui. Vu sa composition et le fait qu'il n'y ait aucun pluralisme dans les gens qui la composent, très franchement, on peut se poser beaucoup de questions.